Señor presidente, yo creo que el Parlamento Europeo ha dicho ya muchas veces, y yo lo voy a decir otra vez, que el Gobierno de Maduro, el Gobierno de Venezuela, está violentando gravemente los derechos humanos y no cumple las reglas de un Estado de Derecho, de una democracia. Esto lo sabemos, y desgraciadamente hay demasiados ejemplos y pruebas de lo que acabo de decir. Este Parlamento lo ha dicho muchas veces y yo vuelvo a repetirlo. Segunda convicción que quiero transmitirles, señorías. La llamada revolución chavista y la revolución de Maduro han fracasado, hasta el punto de que la mitad de la población está viviendo en una crisis humanitaria gravísima. Lo que más lamento es que esa llamada revolución se llame socialista, porque ni es revolución, ni es socialista.

Y tercera convicción que quiero trasladarles. Más allá de las condenas, más allá de las sanciones, señorías, mi convicción y la de mi Grupo es que solo un diálogo serio, un acuerdo nacional entre Gobierno y oposición dará salida democrática y pacífica a la crisis democrática de Venezuela. Y creo que es importante reivindicar, como bien ha dicho la señora Mogherini, que hay que darle la voz al pueblo —con garantías, por supuesto, con transparencia, con igualdad, pero hay que darle la voz al pueblo—. Y un acuerdo que se está logrando en estas mismas horas sobre esas elecciones puede ser definitivo. Esperemos a ese acuerdo para hacer una Resolución congruente con el tiempo y con la posición europea en esta materia.